Come forse sa, Commissario, io spesso sono critica rispetto a certe prese di posizione dell'Europa sulla nostra politica energetica. Però devo dire che quando parliamo della tecnologia della CCS mi trova invece assolutamente dalla sua parte. Io credo che sia una tecnologia importante, sulla quale avevamo puntato per raggiungere gli obiettivi che l'Europa si è data di decarbonizzazione del nostro ambiente e della nostra economia, e ritengo che senza questa tecnologia sia ancora più difficile e troppo costoso raggiungere gli obiettivi che noi ci siamo posti. Quindi ci sono alcuni punti in particolare non sto a ripeterli, li ha illustrati così bene il collega Davies ma riconoscere che questa tecnologia può davvero consentire all'Unione europea di soddisfare al minor costo le proprie aspirazioni di basse emissioni di CO 2 deve essere una cosa di cui noi tutti siamo consapevoli, così come io sono assolutamente d'accordo che la diffusione della tecnologia non vada soltanto considerata nell'ambito della generazione di energia dal carbone e dal gas ma anche in vari settori industriali, quali quelli dell'industria chimica, dell'industria metallurgica, siderurgica, del cemento, della raffinazione e così via. Mi auguro che la Commissione davvero tratti il tema anche nell'ambito del quadro sul clima e l'energia per il 2030, perché quello, invece, è un capitolo che io trovo più complesso e dove vorrei vedere molti punti delicati svolti con più attenzione a quello che è il mondo reale che noi stiamo vivendo in questo momento.

Nel mio paese per esempio, l'Italia, proprio recentemente è stato chiuso un progetto pilota europeo, con grande perdita, perché abbiamo dovuto restituire i soldi e abbiamo perso anche un numero consistente di potenziali posti di lavoro. Quindi io mi auguro che queste esperienze diano maggiore forza a questa potenzialità che abbiamo e che ci sia un modo più favorevole di guardare a questa tecnologia, che come ben sappiamo ha creato numerosissimi problemi, in primis quello che ricordava il Commissario, i siti di stoccaggio.

Questi sono i nostri principali obiettivi e io ringrazio fin d'ora per gli sforzi augurandomi che possiamo raggiungere un obiettivo davvero condiviso.